Wir haben nur eine Atempause. Die hat uns die EZB gekauft mit unorthodoxen Maßnahmen, die sie im letzten Jahr ergriffen hat, indem sie ihr Mandat relativ extensiv interpretiert hat.

Wir müssen feststellen, dass Bankengruppen, die international tätig sind, das Kapital nicht von einer Einheit in eine andere, wo es sehr viel dringender gebraucht wird, verschieben können. Wir vom Europäischen Parlament haben vor zwei Jahren einen Vorschlag gemacht, eine europäische Bankenaufsicht einzurichten. Wir haben damals gesagt, das soll eine Bankenaufsicht für alle EU 27 sein, nicht nur für die Mitglieder der Eurozone. Wir haben sie in der Nähe der EZB ansiedeln wollen, aber nicht unter dem Dach der EZB, um sicherzustellen, dass es keine Interessenkollisionen zwischen Geldpolitik und Bankenaufsicht gibt. Jetzt machen wir also einen Schritt, der nicht optimal ist, aber er ist ein wichtiger Schritt. Ich würde sagen, er ist genauso wichtig und beinahe damit vergleichbar wie die Etablierung der Eurozone oder ein Beitritt zur Eurozone.

Sie eröffnet die Möglichkeit für international tätige Bankengruppen, tatsächlich das Kapital dort einzusetzen, wo sie es am dringendsten benötigen. Und sie ermöglicht es auch, Banken in die Abwicklung zu schicken, ohne dass der Steuerzahler belastet wird. Das ist alles sehr positiv. Wir müssen feststellen, dass der Anwendungsbereich dieses single supervisor natürlich sehr beschränkt ist, nämlich auf nur 135 bis etwa 150 Institute. Wir hätten vorgezogen, dass die Aufsicht selber entscheidet, wen sie sich im Einzelnen vornimmt. Wichtig ist uns, dass die Mitglieder, die nicht der Eurozone angehören, freiwillig mitmachen können. Und wir haben es geschafft, durchzusetzen, dass sie dieselben Rechte und dieselben Pflichten haben. Was mir hier allerdings gar nicht gefällt, ist, dass diese Nicht Eurozonenmitglieder die Möglichkeit haben, nach drei Jahren wieder auszutreten, wenn sie wollen, ohne groß Gründe anzugeben.

Bei der Rechenschaftspflicht das haben bereits verschiedene Vorredner ausgeführt zeigt sie sich allerdings sehr uneinsichtig und hartnäckig. Da kann ich nur sagen Hier müssen wir unnachgiebig sein!